Señora presidenta, para entender las transformaciones en el mundo del trabajo en el siglo XXI tenemos que distinguir entre economía colaborativa, que incluye formas solidarias y altruistas, y plataformas de servicios en línea, que es un sector empresarial como cualquier otro. Esta distinción considero que no está lo suficientemente clara en el informe y corremos el riesgo de camuflar una cosa como si fuera la otra. Desde la Unión Europea tenemos que incidir en la necesidad de un marco regulatorio con garantías que ponga fin a las vulneraciones dentro de un sector que, con grandes perspectivas de crecimiento, lo que está haciendo es camuflar empleo precario y empleo desprotegido en una especie de oportunidades de trabajo juvenil o de emprendimiento. Que se ofrezcan servicios a bajo coste, ahorrando costes laborales y fomentando la precariedad y la competencia desleal, no es una buena estrategia ni ofrece garantías al consumidor ni a quien trabaja. Las plataformas en línea deben cumplir las mismas reglas laborales que los competidores tradicionales. Pedir esto, pedir una regulación laboral, considero que no es pedir el cielo, es pedir igualdad, seguridad y derechos.